Gospodine predsjedniče, ovo je važno pitanje, puno političkih i profesionalnih izazova. Stoga smatram nužnim odvajanje činjenica od ideologije. Ustrajanje na jednakosti svih građana pred zakonom je dobro i zdravo, a borba protiv diskriminacije obaveza je svakog slobodoumnog ljudskog bića. No, sloboda jednih ne smije ići nauštrb drugih, što je nažalost postalo europskom praksom. I ovo izvješće nastavlja tu praksu pa predlaže ograničavanje instituta prigovora savjesti, što je udar na slobode onih koji se ne slažu s ideologijom koju zastupa izvjestiteljica. Izvješće traži pojačani upliv države u sferu spolnog i reproduktivnog zdravlja. Smatram kako ćemo pojedinačne slobode najlakše ostvariti tako da državu maknemo iz kreveta i novčanika građana, dakako uz nultu stopu tolerancije na nasilje nad svakim pojedincem. No, s obzirom da neke političke grupe imaju za cilj reklamiranje određenih seksualnih skupina, najbolje bi bilo da tu ideološku indoktrinaciju financiraju same, bez zadiranja u džep poreznih obveznika i korištenja vlada država članica u pokušaju nametanja svojih vrijednosti našim društvima.